Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia. Ak chceme dopomôcť mieru na Ukrajine, tak v prvom rade si treba otvorene povedať, že ako to celé začalo. Že tajné služby a mimovládne organizácie, financované aj odtiaľto z Bruselu, ale hlavne z Washingtonu, využili frustráciu bežných Ukrajincov, frustráciu z oligarchie, z korupcie a zorganizovali najprv majdan a potom sa rozpútala aj občianska vojna. Že po piatich rokoch konfliktu, po tisíckach mŕtvych ľudí, po miliardách vynaložených eur a dolárov je situácia na Ukrajine horšia ako kedykoľvek predtým a mier je v nedohľadne. A prečo? Ja vám to poviem bez cenzúry. Jednoducho preto, že Ukrajinci v tomto konflikte nikoho nezaujímajú. Ide tu len o to, aby západné firmy získali nové trhy a aby sa oslabila pozícia Ruska v Európe. Ak chce Európska únia Ukrajine naozaj pomôcť, tak najlepšie to spraví tak, keď nechá Ukrajincov rozhodovať samých o sebe, keď bude s Ukrajinou komunikovať, obchodovať, pretože Ukrajinci vedia o sebe sami rozhodovať, oni nie sú hlupáci.